Herr Präsident! 70 der iranischen Frauen sind gegen die strengen Bekleidungsvorschriften im Land. Das geht aus einer Studie des staatlichen Parlamentarischen Forschungszentrums des Irans selbst hervor. Immer mehr Frauen protestieren gegen Gesetze der Zwangsverschleierung und verteidigen das Recht jeder Frau zu entscheiden, was sie tragen will, ohne Angst vor Belästigung, Gewalt oder gar Inhaftierung. Seit Jänner 2018 sind Dutzende FrauenrechtlerInnen, darunter auch Männer, festgenommen und als Kriminelle behandelt worden. Friedlicher Protest ist ein Menschenrecht und gehört in jeder Gesellschaft dazu.

Wir fordern die unverzügliche Freilassung dieser Frauenrechtlerinnen.